Gospođo predsjednice, u uvjetima kada imamo jasno definirane izvore financiranja, vidimo u praksi da postoje problemi u provedbi, recimo u kohezijskoj politici, kod provedbe se suočavamo često i s nedostatkom administrativnih kapaciteta, neriješenim imovinsko pravnim odnosima, pitanjima provedbe procedure javne nabave i svega ostalog. Kod makroregionalnih strategija, uz sve to imamo još i višerazinsko upravljanje, znači ne samo na lokalnoj i nacionalnoj razini, nego i među različitim državama članicama, i uz kompleksno upravljanje imamo problema sa nedefiniranim izvorima financiranja. Ako zaista želimo da makroregionalne strategije budu u provedbi i da projekti zaista ugledaju svjetlo dana, onda moramo na razini Europske unije, u Europskom proračunu osigurati izvore financiranja koristeći i transnacionalne programe i kohezijsku politiku i tako pomoći državama.